We hebben nog vijftig dagen om tot een ambitieus akkoord te komen met bindende doelstellingen, niet alleen voor Europa, maar ook voor de Verenigde Staten en landen als China en India. Bij een ambitieus akkoord hoort een adequate financiering dat is net ook al in het debat aan de orde gesteld en niet alleen van de Europese Unie. Alle landen zullen over de brug moeten komen met financiering, zodat ook ontwikkelingslanden kunnen deelnemen aan een klimaatakkoord, want solidariteit met de allerarmsten moet hecht verankerd zijn in een klimaatakkoord.

Maar waar collega Florenz vooral op doelde, is dat wij hier in het Parlement zowat tegen elkaar aan het opbieden zijn van hoe hoger, hoe meer. Het is de vraag of dat werkelijk bijdraagt.

Maar ook de Verenigde Staten en de opkomende economieën zullen over de brug moeten komen.

We horen weliswaar wereldwijd tot de koplopers als het gaat om onze emissiestandaarden, maar vergeleken met de Verenigde Staten blijven particuliere investeringen in technologische innovaties en in duurzaamheid ver achter. Ik verwacht meer van positieve incentives voor groene investeringen en innovaties door bedrijven dan van een nieuw Europese belasting.